Domnule Președinte, stimați colegi, în primul rând aș dori să apreciez raportul doamnei Garcia Perez. Reformele în cadrul politicii de coeziune sunt foarte importante și au ca obiectiv diminuarea efectelor negative provocate de criza financiară. Flexibilitatea permisă în distribuirea fondurilor comunitare va acorda economiilor naționale lichidități imediate ce vor permite realizarea de investiții în economia reală. Efectul lor va fi imediat, iar primele rezultate le vom vedea cu siguranță în lunile ce urmează. Comisia Europeană vine în sprijinul economiilor statelor membre prin prisma a patru priorități majore, între care cele mai importante sunt creșterea prefinanțării din partea FEDER și Fondului Social European și a sprijinului din partea Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții.